Pontosan az áldozatok érdekében fontos, hogy ezt megtegyük, és hogy mennyire tudjuk megtenni, az pedig a mi felelősségünk, Biztos Asszony.